De hecho, el tema de debate hoy es un tema del que llevamos hablando desde hace mucho tiempo la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, esa pesca que parece ser a algunos les parece especialmente atractiva porque tiene un menor precio hablo de mayoristas o de minoristas precisamente porque se ha realizado sin cumplir las normas ambientales, las normas sociales y de otro tipo que se les exige a quienes quieren hacer bien las cosas y a quienes hacen bien las cosas.

Cuando recordamos el proceso de elaboración del Reglamento actualmente en vigor el Reglamento sobre la pesca comúnmente conocida como la pesca INDNR recordamos la oposición feroz que en su momento mostraron algunos países, especialmente aquellos que son mercado de pescado, no necesariamente las naciones que pescan, sino aquellos países, en la Unión Europea, que son una zona, un ámbito de mercado de ese pescado que se suele muchas veces importar. Y aquí es donde surge, en mi opinión, una de las grandes cuestiones que hemos de plantearnos a la hora de valorar dónde estamos hoy y en qué medida estamos avanzando o no teniendo en cuenta lo que se espera de un reglamento de estas características. Está muy bien tener un texto lo tenemos pero este texto hay que aplicarlo, hay que implementarlo. Cuando hace seis meses, la Comisión finalmente nos presentó una lista con ocho países Belice, Camboya, Fiyi, Guinea, Panamá, Sri Lanka, Togo y Vanuatu entendimos que estos ocho países eran una primera muestra de aquellos países que podían acabar siendo parte de una lista de países que no cooperaban contra la pesca INDNR. En ese momento hace seis meses, insisto era una tarjeta

Estamos en junio, han pasado seis meses y estamos pendientes de que esa lista preliminar se convierta en una lista definitiva y aquí es donde yo hago mi primera pregunta a la Comisaria ¿dónde estamos en este tema? No sabemos exactamente cuáles son los países que se van a quedar, pero sí que hay un elemento que a mí me preocupa especialmente y es la posibilidad, por ejemplo, de que algún país, como Sri Lanka, pueda quedarse fuera, entre otras cosas, por sus relaciones privilegiadas o por las influencias que pueda haber tenido un país como el Reino Unido en esta cuestión. Por lo tanto, me gustaría que la Comisaria pudiera decirnos algo a este respecto. Esto, en cuanto al marco. En segundo lugar, es importante explicar también que esta medida afecta a ocho países que no son realmente los países más relevantes en ese tipo de pesca ilegal, no declarada o no reglamentada. Países como Corea, Rusia, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Papúa Nueva Guinea o incluso China deberían, desde nuestro punto de vista, formar parte de esta lista. Tenemos información suficiente para saber que estos países, en muchos casos, no solamente no colaboran, sino que llevan a cabo prácticas claramente dudosas como Corea, por ejemplo, o China, en algunos aspectos muy concretos.

más estrictas, tampoco son una garantía de nada. Por lo tanto, entendemos que este proceso hay que hacerlo bien. La Comisión siempre insiste en que este es un proceso complicado y, por ello, pedimos también que haya los recursos suficientes para poder dotar a la Comisión del equipo y de la capacidad suficientes para hacer el trabajo legislativo que se requiere para poder hacer esa lista. Por lo tanto, siendo este el marco del debate, señor Presidente y con esto concluyo mi primer turno de intervenciones quisiera recordar que el debate va mucho más allá, en todo caso, del informe que estamos debatiendo y que el marco es tan importante, si no más, que el informe en sí.